ég flyt ásamt öðrum þingmönnum samfylkingarinnar eins og kunnugt er stendur nú yfir og hefur staðið lengi yfir endurskoðun á húsnæðisstefnu stjórnvalda og hún er að halda áfram núna undir forustu nýs félags og húsnæðismálaráðherra sem hefur jafnframt tilkynnt að byggt verði á þeirri vinnu sem unnin hefur verið á undanförnum missirum það er þakkarvert

án tafar því leggjum við fram þessar tillögur sem eru í samræmi við þær megin línur um endurskoðun húsnæðisstefnunnar sem unnið hefur verið eftir hingað til ég ætla að fara yfir þær tillögur sem eru greindar hér í þingsályktunartillögunni í þeirri röð sem þær eru settar fram í fyrsta lagi er gert ráð fyrir því að sem fyrst verði lagt fram hér á alþingi frumvarp um húsnæðisbætur sem taki mið af fjölskyldustærð og tekjum og tryggi sambærilegan stuðning við leigjendur og eigendur húsnæðis sú stefna hefur verið mörkuð að nýjar húsnæðisbætur taki við af vaxtabótum og húsaleigubótum og fyrsta skrefið í þá átt var stigið með stórfelldri hækkun húsaleigubóta það er jafnframt ljóst að það er stefna sambands íslenskra sveitarfélaga sem við tókum undir í ríkisstjórn á síðasta kjörtímabili að flytja bæri byrðar vegna almennra húsaleigubóta frá sveitarfélögum og yfir til ríkisins sú staðreynd að sveitarfélög bera í dag kostnað vegna almennra húsaleigubóta sem er áætlaður á þessu ári rúmlega fimmtán milljarðar veldur því auðvitað að það þarf ansi hugrakka sveitarstjórnarmenn til þess að úthluta lóðum til leiguhúsnæðis þegar þeir vita að með því eru þeir að kalla viðbótarútgjöld yfir viðkomandi sveitarfélag þetta er sér í lagi hættulegt þegar sveitarfélög bera engan kostnað af vaxtabótum þannig að það er mjög mikilvægt að það sé sama fjármögnunarkerfið fyrir húsaleigubætur og vaxtabætur því að annars er það þannig að það er erfitt fyrir sveitarstjórnarmenn að réttlæta það yfirhöfuð sérstaklega núna þegar mörg sveitarfélög eru í erfiðu rekstrarumhverfi að úthluta lóðum til leigufélaga ef þau eru þar með að baka sér viðvarandi útgjöld til langframa það er til grunnur að þessu kerfi ég held að þetta sé mjög mikilvægt að þetta gerist vegna þess að þetta er auðvitað forsenda allra annarra aðgerða þetta er forsenda þess að leigufélög geti starfað með fullnægjandi hætti og rekstrarumhverfi þeirra verði fullnægjandi og eins og ég segi dregur úr aðstöðumuninum að öllu leyti milli leigjenda og eigenda húsnæðis í annan stað leggjum við til að ríkisstjórnin gangist fyrir samkomulagi við sveitarfélögin og aðila vinnumarkaðarins um veitingu stofnstyrkja til leigufélaga sem eru að skuldbinda sig til langtíma rekstrar á leiguhúsnæði við gerum ráð fyrir því að stofnstyrkirnir geti numið allt að tuttugu prósent af byggingarkostnaði nýrra leiguíbúða það verði unnt að veita fyrirgreiðslu í formi lóða á kostnaðarverði eða annarrar eftirgjafar opinberra gjalda og að slíkt telji þá sem hluti af stofnstyrk við gerum ráð fyrir því að leigufélög sem mundu njóta slíkra stofnstyrkja verði háð ýmsum skilmálum til dæmis yrði bannað að selja íbúðir úr félögunum og það yrði jafnframt þannig að félögin skuldbyndu sig til að standa í langtíma útleigu og gera leigusamning til einhverra ára það hefur auðvitað mikið verið rætt og það kom fram í máli hæstvirts félags og húsnæðismálaráðherra hér fyrr í dag í sérstakri umræðu um leigumarkaðinn að hugmyndir ríkisstjórnarinnar nú er lituð af því að ívilna sérstaklega leigufélögum sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða það er vissulega gott og gilt og þau eru mörg til og mikilvægt að styðja við þau en það er auðvitað líka mikilvægt að finna umgjörð fyrir leigufélög sem væru rekin í hagnaðarskyni og þá þannig að það væri samt ekki hægt að ganga í opinbera sjóði og hagnast með óeðlilegum hætti það er nefnilega auðvitað þannig að ef lífeyrissjóðir eiga að geta rekið leigufélög þá verður að vera hægt að reka þau með hagnaðarsjónarmiði því að þeir geta ekki rekið leigufélögin

setja hámark á þann hagnað sem þeir gætu tekið út og svo framvegis

ég sé fyrir mér að um leið og sveitarfélögin losna við reikning upp á fimmtán milljarða vegna almennra húsaleigubóta þá skapist auðvitað svigrúm hjá þeim til annarra aðgerða í húsnæðismálum og þá er eðlilegt að þau nýti það svigrúm að minnsta

það er líka eðlilegt að ef leigufélög sem njóta svona stofnstyrkja væru síðan leyst upp þá mundu opinberir aðilar fá til baka það sem þeir hefðu lagt í þessi félög það er auðvitað ófært að hafa umgjörðina um leigufélög með þeim hætti sem var á árunum fyrir hrun þar sem menn gátu í sjálfu sér bara fengið lán út á leigufélag og svo gátu þeir bara ákveðið að selja íbúðirnar á síðari stigum þegar markaður vænkaðist það skapar ekkert öryggi á leigumarkaði það skapar ekki tryggingu fyrir það að fólk geti búið í leiguhúsnæði til langframa þess vegna held ég að þessi umgjörð muni mjög miklu skipta og að sveitarfélögin verði að koma þarna að með ríkum hætti úti á landi þurfa þau líka að koma að ég er búinn að vera á ferð um landið síðustu vikur um allt norðanvert snæfellsnes alla sunnanverða vestfirði er sama sagan það er ekkert húsnæði í boði það er vandamál að fá kennara það er vandamál að fá starfsfólk í fyrirtæki sem eru að hasla sér völl vegna þess að það er ekkert húsnæði sem hægt er að bjóða fólki til þess að taka á leigu það eru einstaka íbúðir sem koma á sölu en það er líka orðið þannig að verð þeirra fer hækkandi jafnvel svo mjög að íbúðalánasjóður efast um að um raunveruleg viðskipti sé að ræða vegna þess að það er uppgangur í mörgum af þessum sveitarfélögum þarna sjáum við í hnotskurn vandamál sem ríkið og sveitarfélögin verða að koma saman að því að leysa ríkið og sveitarfélögin verða saman að stuðla að því að það sé til einhver lágmarksstokkur af leiguhúsnæði í litlum sveitarfélögum úti um land þannig að þau geti nýtt sér tækifærið þegar ný tækifæri myndast í atvinnulífi og að þau geti raunverulega fengið nýtt starfsfólk á staðinn í þriðja lagi gerum við ráð fyrir að fjármála og efnahagsráðherra bjóði ónýttar lóðir ríkisins fram til byggingar leiguíbúða til leigufélaga sem sett verði á fót það hefur verið mikil

menn telja að hægt sé að byggja á því til viðbótar er það auðvitað þannig að ríkið á margar vannýttar lóðir í reykjavík lóðin til dæmis við útvarpshúsið er ekki nýtt nema að hluta það er stór spurning hvort ekki megi nýta hana betur má ekki byggja þar við hliðina á svona mætti lengi telja að við hefðum augum opin fyrir þéttingu byggðar og að ríkið leggi þá sínar lóðir að mörkum á kostnaðarverði inn í svona leigufélög og það er þá einfaldlega kvöð á húsnæðinu það er þá ekki hægt að selja húsnæðið út úr félögunum nema að gjalda ríkinu markaðsverð á lóðunum þannig að ríkið væri í sjálfu sér að eignast hlutdeild í verkefninu með því að leggja lóðirnar fram

vegum íbúðalánasjóðs sem hefur núna á sjötta hundruð íbúða sem metnar voru þær íbúðir sem líklegastar væru til þess að geta farið beint í útleigu engu að síður er það þannig að hvert sem maður kemur um landið kvarta menn yfir að þar séu íbúðir íbúðalánasjóðs ónýttar og það er einfaldlega ekkert hægt að skella skollaeyrum við þessu það er auðvitað stórskrýtið að hitta mann í grundarfirði þar sem einn maður hrósar happi yfir að hafa unnið í lotteríi um eina íbúð íbúðalánasjóðs þegar það eru margar íbúðir til viðbótar sem voru ekki settar á markaðinn og það var mikil eftirspurn eftir þessari einu íbúð sem boðin var til útleigu og hvað með hina sem voru ekki svo heppnir að vinna í lotteríinu en þurfa á húsnæði að halda á staðnum það er því mjög mikilvægt að setja enn strangari tímamörk í þessu efni og ég held að við verðum að ýta á það að sjóðurinn horfist þá í augu við óhjákvæmilegt tap ef það er fyrir hendi en að menn séu ekki að halda eignum að óþörfu og að sjóðurinn geti þá komið eignum þess vegna þá til leigufélags í eigu lífeyrissjóðanna eða eitthvað slíkt sem gæti gert upp það húsnæði sem vantar að gera íbúðarhæft því að mér skilst að eitthvað af þessu húsnæði sem ekki hefur verið sett í leigufélagið sé ekki íbúðarhæft það þarf þá bara að klára það og koma því út nú í fimmta lagi gerum við það að tillögu

er þakkarvert og ég fagna því sérstaklega nýbyggingarreglugerð var sett á síðasta vetri og við vorum mörg sem höfðum efasemdir um að þar væri verið að ganga of langt í að þrengja að byggingu lítilla íbúða nú heyri ég frá sérfræðingum að svo sé raunverulega arkitekt hafði samband við mig í gær og sagði að það væri orðið illmögulegt að hanna minni íbúðir en sjötíu fermetra það er auðvitað ekki ásættanlegt og þvert á það sem sérfræðingar sögðu okkur stjórnmálamönnunum í fyrravetur að þetta væru allt nauðsynlegar kröfur erlendis frá og engrar undankomu auðið þá virðist bara að við séum að gera miklu stífari kröfur en verið er að gera í noregi og svíþjóð svo að dæmi séu tekin af nágrannalöndum okkur sem gera ríkar kröfur til byggingar húsnæðis þetta er auðvitað grundvallaratriði það verður að vera hægt að byggja litlar ódýrar íbúðir það verður að vera hægt að komast af með lítið geymslupláss fyrir fólk sem vill borga af fáum fermetrum og þegar fasteignaverð hefur hækkað eins og það hefur gert núna og þegar það er orðið svona erfitt fyrir fólk að safna fyrir útborgun í eigin íbúð og fyrsti viðkomustaður fólks hlýtur að verða leigumarkaður í lítilli íbúð þá er mjög mikilvægt að það séu til litlar íbúðir og fólki sé gert það auðvelt að komast í þær nú að síðustu gerum við ráð fyrir að fjármála og efnahagsráðherra leggi fyrir alþingi lagafrumvarp sem undanþiggi tekjur vegna útleigu einnar íbúðar fjármagnstekjuskatti og jafnframt verði tryggt að slíkar tekjur skerði ekki bætur almannatrygginga skilyrði þess að þetta geti átt við sé að menn geri leigusamning í að minnsta kosti í tólf mánuði það er almennt þekkt núna að íbúðum sem eru til útleigu á almennum íbúðamarkaði hér á höfuðborgarsvæðinu hefur fækkað stórlega á undanförnum árum samhliða aukinni ásókn ferðamanna í íbúðir og fleiri og fleiri sjá sér gróðavon í því og hagnaðarvon í því að leigja íbúðir út til ferðamanna það er ósköp skiljanlegt en það er mjög mikilvægt þá líka að hvetja þá sem vilja leigja til almennrar búsetu til að gera það

þess vegna leggjum við til að þetta verði heimilt að undanþiggja hvort tveggja sem sagt að leiga einnar íbúðar til útleigu verði undanþegin bæði fjármagnstekjuskatti og skerði ekki bætur almannatrygginga við teljum að þá séu líkur til þess að fleira eldra fólk sjái sér hag í því að leigja út frá sér og með því að binda þetta við tólf mánuði þá er auðvitað mjög mikilvægt að búa í haginn fyrir fólk sem núna er auðvitað á götunni yfir sumarmánuðina það er alþekkt vandamál orðið að námsmenn eru að fá níu mánaða leigu og síðan er þeim hent út og þeir eru bara húsnæðislausir yfir sumarmánuðina þangað til þeir geta fest sér eitthvað nýtt þegar hausta tekur og ferðamönnum fækkar virðulegi forseti ég vísa svo að öðru leyti til greinargerðar með tillögunni þar sem farið er frekar yfir bakgrunninn það er auðvitað ósk mín og von að það takist að afgreiða þessa tillögu á þessum litla stubbi ég tel mikilvægt að við bindumst höndum saman hér á alþingi og ég fagna því sem hæstvirtur félags og húsnæðismálaráðherra sagði hér í dag að hún væri efnislega sammála þessum tillögum mér þætti þá góður bragur að því líka ef stjórnarmeirihlutinn væri til í að taka í útrétta hönd með okkur um þetta mál og við gætum leitt þetta til lykta og samþykkt þingsályktun af þessum toga því að ég held að það væri auðvitað styrkur fyrir ráðherrann og styrkur fyrir ríkisstjórnina að hafa skýra þingsályktun um vilja í þessu efni fyrirliggjandi frá alþingi